Podobnie jak w poprzednim moim wyjaśnieniu do głosowania jestem zmuszony powiedzieć, że teraz też wstrzymałem się od głosu. Wstrzymałem się od głosu, bo choć z jednej strony doceniam konieczność współpracy, konieczność pewnej harmonizacji procedur dotyczących zwalczania przestępczości, to jednak jestem zdania, że to państwo członkowskie powinno być tym jedynym suwerenem, który decyduje o kształcie prawa karnego obowiązującego w danym państwie członkowskim. Procedury, kodeksy karne w poszczególnych państwach członkowskich są odzwierciedleniem różnic, które nie są niczym złym w liczącej 27 państw Unii Europejskiej różnic wynikających z kontekstów kulturowych, historycznych, praktycznych, różnych przecież w różnych krajach tworzących naszą wspólnotę. Dlatego uważam, że w tej bardzo delikatnej kwestii, w której także dotykamy poważnych konfliktów ideologicznych, bo pewne rzeczy są w jednych krajach legalne, w innych nie, powinniśmy zachować delikatność i zostawić to państwom członkowskim, a skoncentrować się na tym, by polepszyć współpracę w dziedzinie bezpieczeństwa w ramach obowiązujących procedur.